Bezpieczeństwo sieci staje się więc powoli najważniejszym priorytetem w zakresie bezpieczeństwa w ogóle. Jak pokazuje przypadek Estonii, cyberatak może sparaliżować państwo równie skutecznie jak atak wojskowy czy katastrofa. Należy również pamiętać, że zakłócenia w funkcjonowaniu internetu mogą prowadzić do znacznych strat i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony krytycznej infrastruktury przed cyberatakami oraz opracowanie krajowych planów awaryjnych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego wymaga skoordynowanej polityki i współpracy wszystkich krajów członkowskich.